Spoštovana, hvala za besedo . po podatkih, Društva ekologi brez meja imamo v Sloveniji okrog trinajst tisoč divjih odlagališč odpadkov, od tega osem tisoč štiristo nesaniranih in neočiščenih. Govorimo lahko o, o okoljskem kriminalu, ki pa ni nič manj zaskrbljujoč kot ostala oblika kriminala. to, pa je edini problem, da smo preveč tolerantni do te oblike kriminala, ki se pač zmeraj bolj pogosto dogaja. Razlogi, divjega odlaganja odpadkov so finančni prihranki, neučinkovit nadzor, slaba ozaveščenost ter pomanjkanje sodelovanja med uradnimi organi in zainteresirano javnostjo. Večino teh odpadkov, kar enainštirideset procentov, predstavljajo gradbeni odpadki, po nekaterih ocenah pa je delež gradbenih odpadkov celo okrog šestdeset procentov. Kosovnih odpadkov je sedemnajst procentov, komunalnih petnajst procentov, organskih trinajst procentov. Kar deset procentov predstavljajo nevarni odpadki, salonitne plošče predstavljajo dva procenta. Podoben odstotek otpade na motorna vozila in pnevmatike. Po daljšem obdobju suše leta devetinosemdeset je sledilo, obdobje deževja in v okoliških naseljih južnega dela Dravskega polja, v Brunšviku, so v pitni vodi izmerili izjemno povečanje vsebnosti pesticidov, predvsem, alaklora, ki pa je fitofarmacevtsko sredstvo za, zaščito rastlin . Letos od spoznanja o tej katastrofi mineva trideset let. Ljudje so namreč že dolgo prej opozarjali na strupeno vodo. Opazili so namreč, da akvarijske ribe, ko jim dodajo vodo iz vodovoda, kmalu poginejo. iskali so povzročitelje tega akutnega onesnaženja in ugotovili, da prihaja iz gramoznic, ki so služile za divja odlagališča. Vanje so namreč odpadke vozili posamezniki in podjetja in to vse odpadke, tudi najnevarnejše in jih tam deloma sežigali, deloma preprosto odložili ali zasuli. V sklopu načrta sanacije je bilo takrat evidentiranih sedemnajst kritičnih gramoznic na območju Dravskega polja, ki vsebujejo zelo strupene odpadke, od evidentiranih, so pa , so pa podatkih sanirali zgolj štiri. Zato me zanima: ali imate pripravljen register divjih odlagališč na ozemlju Republike Slovenije? če ga nimate , ali nameravate ali pa ste morda že prevzeli register od od društva Ekologov brez meja, ki je že dalo tovrstne predloge. Ali na evidentiranih divjih odlagališčah, odlagališčih izvajate redni monitoring vpliva na tla in, podtalnico? Kakšen je načrt sanacije divjih odlagališč? Kar nekaj teh odlagališč so so počistili prostovoljci. kakšen je načrt države za nadaljnjo sanacijo? Imate pripravljen prednostni načrt nujne sanacije divjih odlagališč, za katere velja, da so tam, določene odložene zdravju zelo nevarne snovi. Kakšna je okvirna časovnica tega načrta? Zanima me skupno število inšpekcijskih nadzorov v lanskem letu in koliko teh se nanašalo na divja odlagališča? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo.